Zdecydowanie popieram propozycję wprowadzenia obowiązku składania sprawozdań o możliwych zdarzeniach zagrażających statkom powietrznym. Przyjęta zasada wzajemnego zaufania, przyświecająca rozporządzeniu, wprowadzi większą przejrzystość w całym sektorze. Spod rozporządzenia wyłączono samoloty zabytkowe oraz amatorskie konstrukcje, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych obciążeń regulacyjnych. Uwzględniając wzrost liczby podróży lotniczych w Europie, analiza danych o zagrożeniach i zdarzeniach mogących stanowić niebezpieczeństwo, powinna pomóc w ograniczaniu liczby wypadków.